virðulegi forseti ég vildi bara nefna það í ljósi orða háttvirts annars þingmanns reykjavíkurkjördæmis suður vigdísar hauksdóttur að það hefur margsinnis verið kvartað undan því á þingflokksformannafundum að þessi umræða eigi sér ekki stað sömuleiðis verð ég að velta fyrir mér hvers vegna í ósköpunum hæstvirtur forsætisráðherra sé ekki spenntur fyrir því að tala um þetta ef ég yrði spurður út í þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukið gegnsæi eitthvað því um líkt yrði ég spenntur ég mundi helst sjálfur vilja standa fyrir þeirri umræðu eða taka sem mestan þátt í henni miklu frekar en að varpa þeirri umræðu á ráðherra í öðrum flokki sem var ekkert að tala um slíkt í sinni kosningabaráttu mér þykir þessi atburðarás segja meira en hugsanlega orðin sem féllu í umræðunni sjálfri því miður hvað varðar ummæli háttvirts fjórða þingmanns reykjavíkurkjördæmis suður um að hér sé eitthvert málþóf í gangi